Pane předsedající, v minulých letech jsme se intenzivně zabývali podporou inovativní medicíny, a já proto vítám zprávu, která upozorňuje na znevýhodněné skupiny v přístupu k léčbě a zejména prevenci, kterou považuji za klíčovou.

Zásadně odmítám formulace např.

Větší vliv na to má celková životní úroveň, životní styl, resp.